Señor Presidente, un principio que creo que debemos defender dentro y fuera de la Unión Europea es el principio de la seguridad jurídica. Un criterio al que debemos saber hacer frente y combatirlo dentro y fuera de la Unión Europea es la arbitrariedad. Cuando una decisión está presidida por la inseguridad jurídica y por la arbitrariedad, estamos hablando de una acción ilegítima que afecta a miles de pequeños accionistas y que, sobre todo, sienta un mal precedente para muchas inversiones europeas

Por eso, nosotros decimos que este debate es necesario e indispensable, pero no solo pensando en España en una empresa española sino como un referente de futuro para muchas inversiones europeas fuera de nuestras fronteras.